Señora presidenta, todos sabemos en qué situación se encuentra ahora Bolivia. Sabemos dónde está el señor Morales, sabemos cuál fue el resultado de la auditoría de la Organización de los Estados Americanos —de la auditoría electoral—, y sabemos que el señor Morales reconoció la necesidad de convocar unas nuevas elecciones —y las convocó— y de designar a los nuevos miembros del tribunal electoral. Lo que quizás se dice menos es que hemos tenido la ocasión de comprobar que la huida del señor Morales ha venido también condicionada claramente por la distorsión ocasionada por las fuerzas armadas y por la policía nacional, hechos que no deben volver a ocurrir, porque ya se están padeciendo, en gran parte, las consecuencias de lo que fue el anterior régimen. Por tanto, es fundamental que la Unión Europea ponga a disposición de Bolivia todos los instrumentos a su alcance para prestarle ayuda y apoyo para que consiga un desarrollo y una recuperación de la situación democrática, y que, desde luego, todos los actores políticos y sociales pongan fin a la violencia y vuelvan a restaurar las condiciones democráticas. Y permítame un segundo, presidenta, despedirme de la señora Mogherini, porque posiblemente no tendré la ocasión de hacerlo en el próximo Pleno, y la quiero felicitar por su intenso y extenso trabajo y desearle lo mejor en la nueva temporada.